Monsieur le Président, depuis 2014, la Libye conséquence directe de l'intervention occidentale de 2011, défendue par nombre d'entre vous ici est un État failli, fracturé en deux gouvernements, deux parlements et deux alliances militaires opposés. À l'ouest, le camp de Tripoli, à dominante islamiste, s'appuie sur un gouvernement non reconnu par l'ONU et sur une coalition militaire soutenue par le Qatar et la Turquie. À l'est, le camp de Tobrouk composé de libéraux, de fédéralistes de Cyrénaïque et d'ex kadhafistes, est reconnu par l'ONU et soutenu par l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, les États Unis et l'Union européenne, et s'appuie sur la coalition militaire du général Khalifa Haftar contre les milices islamistes de Benghazi. La coalition islamiste cohabite avec les djihadistes d'Ansar al Charia avec ceux d'Al Qaïda du Maghreb islamique et avec ceux d'Égypte, qui disposent désormais d'une base arrière en plus du Sinaï, sans compter l'installation en 2014 de l'État islamique. Des cadres syriens de l'État islamique s'entraînent en Cyrénaïque, une province qui donne maintenant un avantage stratégique au califat islamique qui a désormais un désenclavement maritime.